Wspólna Polityka Rybołówstwa ma ogromne znaczenie i wpływ na środowiskową społeczność rybacką jako dobro publiczne.

Rybołówstwo jest jedną z najstarszych w dziejach ludzkości branż gospodarczych o ponadbiznesowym znaczeniu. Dotychczasowa realizacja Wspólnej Polityki Rybołówstwa przyniosła druzgocącą klęskę, nie tylko w kontekście środowiska naturalnego, gdyż stan zasobów nie jest na należytym poziomie, ale również w zakresie ochrony branży i środowiska rybackiego, które znalazło się w niezwykle trudnym położeniu. Na szczególną uwagę powinno zasługiwać rybołówstwo na małą skalę jako kulturowa wartość społeczna, ale także jako źródło zarobku małych, rodzinnych przedsiębiorstw wprowadzających na rynek wiele miejsc pracy. W niektórych obszarach Europy jest to jedyny sposób zarobkowania i utrzymywania rodzin. W moim odczuciu przyszłość drobnego rybołówstwa nie jest pewna i rodzi wiele wątpliwości, chociażby w kontekście sprzedaży indywidualnych kwot połowowych. Innym niezwykle ważnym elementem jest konkurencyjność, która w zderzeniu rybołówstwa na małą skalę z wielkimi kombinatami przetwórczymi, jak również z niepohamowaną liberalizacją rynku tworzy ponury obraz przyszłości. Ale to, co najważniejsze, to kontynuacja pokoleniowa tradycji, dziedziczenie wiedzy, umiejętności i ducha zawodu rybaka. Pani Komisarz, pragnę zapytać, jakie działania planuje podjąć Pani w kontekście popularyzacji zawodu rybaka i jaką strategię planuje Pani przyjąć, aby zachęcić młode pokolenia do podjęcia tego zawodu.